Monsieur le Président, Madame la Haute Représentante, je crois que le débat qui vient de se dérouler a bien illustré deux choses. La première, c'est que tout le monde, dans cet hémicycle, reconnaît la vertu de l'approche globale et le fait que l'Union européenne est parfaitement armée pour conduire cette approche globale, sans doute mieux que quiconque sur la scène internationale.

J'ai commencé ma carrière il y a vingt ans, dans une ville qui s'appelle Sarajevo, qui était assiégée, qui était en guerre.

Permettez moi de vous dire que l'humanitaire, bien trop souvent, est une potion un peu amère quand il se substitue à la politique étrangère.

Permettez moi également de vous dire, Madame la Haute Représentante, que votre mission est un peu une mission impossible, prise entre deux tentations qui sont toujours présentes d'une part, le péché d'orgueil des États membres, qui continuent de croire qu'ils peuvent, seuls, faire face à tous les défis qui nous entourent d'autre part, le péché d'idéalisme de ceux qui pensent que, très vite, on pourra arriver à une seule politique à vingt huit. C'est très compliqué de naviguer entre ces deux tentations. Je crois que c'était votre honneur...